Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez rappelé, il y a vingt ans tombait le mur de Berlin, condamnant une fois pour toutes le modèle qu'il incarnait et qui, au demeurant, agonisait depuis quelques temps déjà. La tentation était trop grande dans ce contexte de lâcher la bride à un capitalisme sans rivages. Après d'autres, l'Union européenne succomba à cette tentation. Les pères de ce nouveau modèle ou leurs successeurs sont aujourd'hui dépassés par leur créature devenue immaîtrisable. Pour sortir par le haut d'une crise aussi existentielle, il faut d'abord oser se remettre en cause.

Au dernier Conseil européen, le président de la Commission a estimé, je le cite que nous avons été à la hauteur. Celui du Conseil s'est dit très satisfait des résultats obtenus, la palme revenant, comme souvent, à M. Berlusconi pour qui l'Union, je le cite est un corps sain attaqué par un virus.

Tout cela, nous devons l'accepter collectivement. Voilà qui nous change. Je crois que vous êtes, Monsieur le Premier ministre, le premier dirigeant politique européen à avoir à votre tour esquissé un mea culpa. Il concernait l'attitude que vous avez adoptée il y a dix ans après la crise asiatique, attitude, estimez vous aujourd'hui, insuffisamment ferme face à ceux qui pensaient qu'il s'agissait alors de problèmes passagers.

Ma conviction est pourtant que le compte n'y est pas. Comme l'a bien exprimé le récent rapport du secrétariat de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement, je le cite ce qu'il faut, c'est fermer le grand casino. Le dogme appliqué au cours des vingt dernières années a échoué de manière spectaculaire. Voilà pourquoi ceux qui ont pompeusement annoncé le G20 comme un nouveau Bretton Woods où l'on refondrait le capitalisme, voire où on le moraliserait, ont trompé nos concitoyens. Il n'y aura pas de grand soir le 2 avril à Londres.

Son slogan pour la marche organisée samedi prochain dans la capitale britannique sera, je le cite mettre les gens en premier. Cela paraît évident, cela frise pourtant la révolution copernicienne par rapport à ce qu'est devenu le système dominant.